Hier, l'Union européenne a signé un accord avec Ankara pour la mobilisation de fonds européens pour l'accueil et le maintien de réfugiés en Turquie. Cet appel d'air migratoire va s'amplifier avec l'arrivée prévue de 20 millions de migrants de Syrie, du Moyen Orient ou d'Afrique. La Turquie sera le guichet d'entrée.

Les citoyens turcs pourront voyager sans visa en Europe. Par ce processus, l'Union européenne ouvre ses frontières et permet à la Turquie de devenir implicitement membre de l'Union européenne. Au nom du groupe ENF, nous dénonçons cette adhésion déguisée.